Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir möchten gern eine Stellungnahme der Kommission und dies hier debattieren, um zu wissen, welche Vorgehensweise bis zum